Permettez moi d'être un brin provocatrice et de comparer l'actualité. Selon la presse, les autorités soudanaises ont arrêté 800 personnes en marge des récentes manifestations antigouvernementales.

En France, les médias font état d'une centaine de blessés graves parmi les manifestants. La répression du ministre Castaner sait aussi être efficace. Si le Soudan applique la charia et persécute les chrétiens, en Europe, les islamistes ne cessent de gagner du terrain. Alors, je m'étonne parfois, chers collègues, des leçons de morale.